Helaas moet ik ook constateren dat veel andere initiatieven het doel van de interne markt volledig voorbijschieten. Ik noem er een aantal klimaat en CO 2 doelstellingen, sociaaleconomische gelijkheid, billijke arbeidsvoorwaarden en uiteraard meer solidariteit oftewel een sociaaleconomische herverdeling en ongetwijfeld meer geld om daaraan te spenderen. Dit zijn stuk voor stuk voorstellen van socialistische snit die wat ons betreft niet thuishoren in het takenpakket van Europa en al helemaal niet passen binnen de interne markt. Het is een utopie om te denken dat de verschillen in Europa kunnen worden weggepoetst met sociaaleconomische interventies. De interne markt is niet bedoeld voor het creëren van een allesomvattende gelijkheid in Europa. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid ziet liever een interne markt die zich richt op de kern het bevorderen van vrijheid en economische samenwerking. Pak het achterstallige onderhoud hierop aan en verwijder overtollige initiatieven.